Cred că trebuie să avem realismul să recunoaștem că sistemele publice actuale de pensii bazate pe transferul de resurse între generații, așa numitul principiu nu mai sunt viabile economic și, nefiind viabile economic, necesită subvenții din bugetele publice pentru a supraviețui Tendința de îmbătrânire a populației, mobilitatea crescândă a forței de muncă nu fac decât să adâncească dezechilibrele acestor sisteme de pensii, iar măsurile care se propun, fie creșterea limitei vârstei de pensionare, fie mărirea contribuțiilor, au limite și vor fi tot mai limitate și de rezistența socială la acest gen de măsuri. Până la urmă va trebui să recunoaștem că soluția este trecerea la acele sisteme de pensii în care oamenii pe timpul vieții lor active își constituie propriul fond de pensii.